Qu'il s'agisse de traitements anticancéreux contre l'hépatite C ou contre des maladies rares, certaines tarifications astronomiques relèvent d'un véritable scandale.

Par ailleurs, je reste mesurée sur le recours à des outils juridiques comme les licences obligatoires favorisant la recherche et la conception de médicaments génériques mais en Europe. Autre point, l'Union européenne ne saurait outrepasser ses compétences.